Időről időre újabb országok kerülnek a szégyenpadra a romákkal kapcsolatos bánásmódjuk miatt.

Hangsúlyoznunk kell újra és újra, hogy az európai roma integrációs stratégia prioritásai csak akkor hozhatnak eredményt, ha egyértelmű a politikai elkötelezettség a diszkrimináció elleni fellépésre. Külön figyelmet érdemel a roma nők kettős diszkriminációja, fokozott kiszolgáltatottsága. A bizottsági kommunikáció világossá teszi, hogy mely területeken történt előrelépés. Azt azonban nem vizsgálja, hogy a fő szakmapolitikai és költségvetési döntések nem ássák e alá a roma integrációs törekvéseket. Magyarországon például az ambiciózus roma integrációs stratégiával párhuzamosan, a kormány leszállította a kötelező iskoláztatási korhatárt, valamint a büntethetőség korhatárát, európai uniós forrásokból bővíti a fiatalkorúak büntetés végrehajtási intézményeit, megszűntette az önálló kisebbségi ombudsman intézményét. Égető szükségünk van arra, hogy minden országról civil monitoring jelentés is szülessen a hivatalos beszámolók mellett, hogy lássuk és elősegítsük az igazi politikai elkötelezettséget, mert valóban a tagállami és helyi szinteken múlik a stratégia sikere.